Zum Thema PNR gibt es ja bereits verschiedene juristische Gutachten der Kommission. Wir haben die Kommission gebeten, uns die drei jüngsten zur Verfügung zu stellen.

Punkt 2 zur Verhältnismäßigkeit Bei der Speicherdauer variieren die Entwürfe zwischen 5 und 15 Jahren.

Vielleicht könnten Sie uns da mal konkrete Zahlen nennen. Punkt 3 zur Notwendigkeit Bis zum heutigen Tag hat die Kommission keine ausreichenden Zahlen zu den Kosten vorgelegt.